Ați spus că majoritatea cetățenilor din Marea Britanie nu doresc schimbarea rezultatului referendumului.

Noi am fost informați aici că există o petiție, semnată de milioane de britanici, că există proteste.